virðulegi forseti umræða um skort á plássum á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða á höfuðborgarsvæðinu hefur verið mikil á undanförnum missirum og ekki síst í kosningabaráttunni fyrir sveitarstjórnarkosningar sem haldin var síðastliðið vor það liggur fyrir að milli þrjú hundruð og fjögur hundruð aldraðir einstaklingar á höfuðborgarsvæðinu bíða eftir plássum á hjúkrunarheimili á hverjum tíma liggja milli sextíu og yfir hundrað aldraðir einstaklingar inni á landspítala háskólasjúkrahúsi sem lokið hafa meðferð á spítalanum en bíða eftir plássi á hjúkrunarheimili þessi staða hefur gert spítalanum erfitt fyrir að gegna hlutverki sínu sem aðalbráðasjúkrahús landsins það er aukið álag á starfsfólk spítalans auk þess sem ekki þarf að hafa mörg orð yfir bein óþægindi sem hinn aldraði hefur af því að liggja á sjúkrahúsi þegar önnur úrræði eru hentugri og mannúðlegri þá verður að benda á þá ótrúlegu staðreynd að spítalinn hefur ekki forgang og pláss fyrir skjólstæðinga sína á hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu að undanskildu sóltúni og á vífilsstöðum þó eitthvað hafi úr því ræst á síðustu mánuðum það er ekki ofsögum sagt að aldraðir reykvíkingar og aðstandendur sem bíða vikum og mánuðum saman eftir úrlausn eru orðnir óþreyjufullir

áform um byggingu hjúkrunarheimilis á lýsislóðinni og í samvinnu við markaðshald hafa greinilega tafist og ekkert í spilunum sem bendir til að þau munu opna á næstu tveimur árum meðal annars var sagt fyrstu áform voru um að markarholt mundi opnast á þessu ári það hefur legið fyrir um nokkurt skeið að rekstraraðilar hjúkrunarheimilisins sóltúns hafa áhuga á að stækka heimilið og telja sig geta á einu ári fjölgað hjúkrunarrýmum um meira en helming eða úr níutíu í hundrað áttatíu til hundrað níutíu pláss slík beiðni hefur legið fyrir um tveggja ára skeið en ekkert hefur þokast í kosningabaráttu fyrir borgarstjórnarkosningar i reykjavík síðastliðið vor vakti það til dæmis athygli að björn ingi hrafnsson varaþingmaður og oddviti framsóknar í borginni lagði áherslu á í málefnaskrá sinni að stækka sóltúnsheimilið í ljósi þessa varpa ég eftirfarandi spurningu til hæstvirts heilbrigðisráðherra hyggst ráðherra beita sér fyrir því að teknar verði upp viðræður við rekstraraðila hjúkrunarheimilisins sóltúns um viðbyggingu fyrir þjónustu við aldraða sem þarfnast vistunar á hjúkrunarheimili